A moja otázka je oslovili ste aj kresťanské cirkvi, ktoré Európu vybudovali? Európa je známa vďaka katedrálam aj Štrasburg má jednu obrovskú katedrálu a predstavujú architektonické skvosty. Dámy a páni, kolegovia, dovoľte mi však povedať, že ani jedna z tých katedrál nebola postavená sama pre seba.

Ja mám pocit, že to tento rok kultúrneho dedičstva opomína. Kolega Zdrojewski povedal, že iba takto neskoro táto plenárka sa venuje kultúre, ale ja dodám, že ani trochu tu nevieme spomenúť úctu k Bohu a pozdvihnutie duše. Ale kresťanstvo bolo motorom pre kultúru a vedu a sociálnu sféru.